Opakovaně tady z řad socialistické frakce slyším, jak máme být otevření pro humanitární přijetí tisíců uprchlíků. Já souhlasím s tím, že EU musí zůstat bezpečným přístavem pro ty, kteří potřebují pomoc.